De opkomst in Nederland bij de Europese verkiezingen in 2014 was

Dit zijn percentages, voorzitter, waar de collega's hier nog niet eens van durven te dromen.

Orban daarentegen houdt zich bezig met de veiligheid in zijn land, met het beschermen van de grenzen. Hij zorgt goed voor de mensen in zijn land.